Madame la Présidente, chers collègues, un peu en complément de ce que la Commission vient de nous dire et en guise de conclusion, je voudrais vous dire que le troisième sommet Union européenne Afrique de Tripoli devra envoyer un signal politique important visant à intensifier notre collaboration avec l'Afrique dans les années à venir. Il s'agira de mieux coopérer sur les défis auxquels les deux continents sont confrontés, de mieux exploiter les possibilités qu'offre la combinaison de leur potentiel énorme et de mieux coordonner les positions sur la scène internationale. Les dirigeants africains et européens ne manqueront pas de dégager des orientations sur la voie à suivre. On a entendu dans ce débat un certain nombre d'orientations précises nous ne manquerons pas, évidemment, de les relayer. Toutes les contributions fournies par les parlementaires en particulier sont les bienvenues. Je voudrais aussi répondre à une question en particulier. Certains d'entre vous ont évoqué spécifiquement les accords de partenariat économique qui, c'est vrai, constituent un point sensible et qui étaient déjà un point important de désaccord lors du sommet de Lisbonne en 2007. Étant donné la forte réticence africaine à conclure des accords de partenariat économique, certains acteurs demandent d'envoyer un signal politique visant à tenir compte des positions africaines, c'est vrai d'autres plaident en faveur d'une approche beaucoup plus proactive et positive sur la nature de nos propositions.